Cel ten ma być osiągnięty przez wzmocnienie pozycji producentów mleka wobec zakładów przetwórczych i podmiotów skupujących. Wprowadza możliwość zbiorowych negocjacji, możliwość tworzenia organizacji międzybranżowych i ma poprawić przejrzystość. W tym miejscu chcę jednak powiedzieć, że w praktyce bardzo często jest tak, że rzekomo lepsze rozwiązania okazują się gorszymi od obecnie istniejących. To nie system kwotowania był przyczyną kryzysu w roku 2009. Kwotowanie jest instrumentem sprawdzonym, dającym gwarancje i bezpieczeństwo producentom. W innych dziedzinach, jak w bankowości, proponujemy większy nadzór i regulacje, a w sektorze mleka zmierzamy do liberalizacji. Z pewnością nie zapewni to stabilności naszym rolnikom oraz będzie sprzyjało nadmiernej koncentracji produkcji i bankructwom wielu producentów mleka w Unii.